Pane předsedající, já jsem podpořil toto usnesení, protože je opravdu hanebné, že do dneška nemáme prováděcí právní předpis, který by jasně upravil podmínky, za kterých Evropský parlament realizuje své vyšetřovací právo. My jsme se o to pokoušeli po celou dobu tohoto mandátu, bohužel ze strany Evropské komise, ale zvláště Rady nebyla dostatečná odezva. Reakce Rady z podzimu minulého roku byla spíše negativní než pozitivní, hledaly se důvody, proč takovýto prováděcí předpis není možno přijmout. Budu tedy doufat, na závěr svého vystoupení zde v Evropském parlamentu, že v příštím volebním období bude větší snaha nejen Evropského parlamentu, ale hlavně Rady a Komise naplnit tuto chybu, kdy nemáme přijatý prováděcí právní předpis, a tento předpis bude přijat tak, aby Evropský parlament byl schopen efektivně vykonávat jednu ze svých dalších klíčových rolí vedle legislativy, a to ono vyšetřovací právo.